Monsieur le Président, Madame la Présidente, nous soutenons la résolution, car on peut considérer que l'annulation de la conférence prévue pour discuter de l'élimination des armes de destruction massive au Moyen Orient a été une faute, un mauvais service rendu à une humanité de paix. Une telle conférence reste indispensable et urgente, pour tenter de se dégager des lourdes tensions actuelles et aboutir à un traité de non prolifération.

Les autorités iraniennes ayant annoncé leur participation, le gouvernement israélien, lui, a refusé d'être présent.

C'est la sécurité et la confiance mutuelle dans la région qui imposent de désarmer et je ne crois pas que ce soit le contraire. Il faut donc d'urgence, dans l'intérêt du monde entier, sortir de cette sorte d'équilibre de la terreur et tout faire pour créer les conditions d'un dialogue nouveau, même s'il est vrai qu'il est difficile à obtenir. Les États Unis et l'Union européenne disposent du poids nécessaire pour prendre des initiatives nouvelles, en lien avec l'Organisation des Nations unies, pour progresser en ce sens. Laisser de plus en plus d'États disposer de l'arme nucléaire et laisser s'accumuler celle ci rapprochent le monde de la catastrophe. Cette course aux armements nucléaires, mais aussi chimiques et biologiques, exacerbe les tensions et multiplie des risques, d'autant plus énormes que certains États n'ont pas toujours le contrôle de leur armée, sans parler des groupes terroristes qui menacent parfois de les utiliser. Plus généralement, nous devrions, par delà nos opinions, toutes et tous ensemble puisqu'il paraît que nous avons reçu le prix Nobel de la paix nous prononcer pour un monde débarrassé de toute arme nucléaire ou chimique et faire que cet argent, gâché dans les armes de mort, soit utilisé pour la vie, la santé, l'éducation des enfants, la lutte contre la faim, bref la vie, au lieu de l'être pour la destruction.